Herr Präsident! Wir brauchen eine Revolution der Demokratie. Herr Präsident, würden Sie hier heute sitzen, wenn es in den siebziger und achtziger Jahren in Westeuropa italienische Zustände vom Zuschnitt der Berlusconisierung gegeben hätte? Was wir aber gleichzeitig erleben, ist, dass nicht nur Italien ein Problem ist, sondern dass es zu einer Berlusconisierung Europas kommt.

Leider ist es damals am Widerstand bestimmter Kräfte hier gescheitert, dass wir da vorangekommen sind. Fast zehn Jahre später zahlen wir die Zeche. Das ist eine hochgefährliche Entwicklung. Allein wenn ich in ein Land schaue, in dem ich lange gearbeitet habe Was ist denn aus dem Sturmgeschütz der Demokratie, wie sie der Spiegel einmal genannt hat, unter den realen Bedingungen der neuen ökonomischen Konzentration geworden? Und warum haben wir unter diesen Bedingungen nicht dort, wo Europa wirklich gefordert ist, in diesem so zentralen Bereich der Presse und Meinungsfreiheit, die Fortschritte, auf die so viele Europäerinnen und Europäer gewartet haben, für die sie ja teilweise sogar Revolutionen angezettelt haben? Wo bleibt denn diese Richtlinie? Frau Reding, wovor haben Sie denn Angst? Welche Kräfte sind denn da am Werk?

Und wer kontrolliert es? Fast ausschließlich die regierenden politischen Parteien.

Wir brauchen Pressefreiheit, nicht nur in Italien!